Schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Japonia au un potențial foarte mare. Din păcate, acest potențial nu este încă valorificat. O soluție ar putea fi negocierea unui acord de liber schimb între Uniune și Japonia. Va fi însă nevoie de instituirea unor forme de protecție pentru acele industrii vitale Uniunii și membrilor săi.

Producătorii români de automobile, precum Dacia, ocupă un loc tot mai însemnat pe piața europeană de profil. În alte domenii, însă, beneficiile unui acord de liber schimb ar fi foarte însemnate. Astfel s ar deschide noi piețe de desfacere pentru producătorii europeni. Și consumatorii europeni ar fi foarte avantajați de un astfel de acord. Ei vor putea beneficia de mai multe opțiuni în momentul în care decid să achiziționeze bunuri.